Doamna președintă, fermierii europeni au nevoie de un răspuns ferm și rapid cu privire la noua politică agricolă comună. Acum, când se negociază componența noii Comisii Europene, solicit public tuturor forțelor politice să nu folosească Regulamentul privind politica agricolă comună ca monedă de schimb în vederea atingerii altor obiective politice. Le atrag atenția tuturor responsabililor politici să nu se joace cu soarta fermierilor europeni care au nevoie de stabilitate. Acest regulament, votat la Comisia AGRI în mandatul anterior, corespunde unor exigențe majore privind interesele fermierilor mari sau mici. În același timp, reprezintă o garanție pentru consumatori, care vor avea posibilitatea să aibă acces la o hrană de calitate și la prețuri rezonabile, dar, în același timp, și garanția unui mediu curat. Astfel, apreciez că singura soluție viabilă este trimiterea acestui raport în plenul Parlamentului European, urmând ca ulterior, conform procedurilor existente, să urmeze calea trialogului și livrarea acestui document către fermierii europeni.